Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, tras felicitar a los ponentes me gustaría recordar que los objetivos de la política europea de vecindad tienen que traducirse en mayores cotas de democracia, de progreso y de estabilidad en los países de nuestro entorno más próximo. Esta mañana hemos celebrado el debate presupuestario y hemos constatado con preocupación la reducción de las cantidades asignadas en el presupuesto del año 2014 a la política de vecindad, y ello en un momento en el que vamos a celebrar la Cumbre de Vilna. Señor Comisario, me gustaría recalcarle que todos los grupos políticos de este Parlamento, y, por supuesto, el mío, desean que esta Cumbre sea un éxito y me gustaría saber, en lo que se refiere a la firma del Acuerdo de Asociación con Ucrania, si en estos momentos, después de la declaración del Presidente de este país, se han podido realizar progresos. En lo que se refiere a la vecindad sur, yo creo que hemos realizado ejercicios exitosos, como las task forces de Túnez, de Egipto y de Jordania en el caso de Egipto se ha malogrado por causas ajenas a la voluntad de la Unión Europea. Pero sería útil que pudiese presentar a esta Cámara una visión sobre las posibilidades que va a comportar la celebración de la Cumbre de Ginebra II en relación con el caso de Siria, la reciente visita de su colega, la señora Ashton, a Egipto y las perspectivas que presenta el proceso de reanudación de negociaciones de paz en Oriente Próximo. Yo creo, señor Comisario, que no debemos perder la perspectiva y tenemos que proceder a hacer una evaluación y controles adecuados en lo que se refiere a la consecución de los objetivos que pretendemos con nuestra política de vecindad, para que los esfuerzos que la Unión Europea realiza, no solo económicos, no solo financieros, no solo comerciales, sino en todos los aspectos, se traduzcan —como decía al principio de mi intervención— en mayores cotas de democracia, en mayores cotas de estabilidad y en mayores cotas de progreso para los países de nuestro entorno más